Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Torej gre za predlog, da bi se sprejela avtentična razlaga stodvajsetega, stoenaindvajsetega in stodvaindvajsetega člena. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, torej tistih členov, kjer naj bi se s to razlago natančneje določil dovoljeni tedenski obseg učne obveznosti za posamezne kategorije učiteljev oziroma s katerim naj bi se, kot je bilo že rečeno, določila, obvezna prisotnost oziroma kako izmeriti osemurni, delovnik, učiteljev. Povezan, ta pobuda oziroma ta predlog je bil povezan tudi z revizijskim poročilom računskega sodišča iz, dne dvajsetega prvega dva tisoč šestnajst, iz katerega tega revizijskega poročila izhaja dolžnost natančne časovne opredelitve celotne delovne obveznosti učiteljev. In točno to, natančnejša časovna opredelitev delovne obveznosti učiteljev je bila dosežena in dogovorjena v, s spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, in sicer petindvajsetega osmega dva tisoč dvanajst in s prvim dva tisoč, dva tisoč sedemnajst, in, s prvim devetim dva tisoč osemnajst, torej z letošnjim začetkom šolskega leta, se te spremembe uporabljajo in je ureditev delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnem in srednjem šolstvu urejena dovolj določno, zato da predlog avtentične razlage ni več potreben. To je bilo torej dogovorjeno s spremembo kolektivne pogodbe, ki sta jo dogovorila vlada in reprezentativni sindikati s področja vzgoje in izobraževanja in na ta način, smo poenotili različne razlage izpostavljenih členov ZOFVI-ja in postavili jasen normativni okvir glede delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev. Na, enako na nepotrebnost razlage v svojem mnenju opozarja tudi Zakonodajno- pravna služba Državnega zbora in zato glede na vse navedeno tudi Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru predlaga, da predlog avtentične razlage zavrne. Hvala lepa.